Dôležitým krokom k úspešnosti celej tejto iniciatívy bolo uvedenie Lisabonskej zmluvy do života. Proces, ktorý zmluva prinesie, posilní Úniu zvnútra, ale aj v globálnom kontexte, a rovnako veľmi úzko súvisí aj s posilnením spolupráce v oblasti súčasného tretieho piliera. Únia bude otvorenejšia, efektívnejšia, demokratickejšia. Hlavnou výzvou a prioritou je zabezpečenie základných práv a slobôd a zároveň aj integrity a bezpečnosti v Európe prostredníctvom plnej podpory efektívnej implementácie a dostatočného rešpektovania a zlepšovania existujúcich právnych nástrojov pri zohľadnení ochrany ľudských práv a občianskych slobôd. Štokholmský program akcentuje presadzovanie týchto práv najmä v oblastiach spravodlivosti a bezpečnosti. Prednosť musíme dať mechanizmom, ktoré uľahčujú prístup občanov k súdom, aby ich práva a oprávnené záujmy boli vymožiteľné naprieč celou Úniou. Našou stratégiou musí byť aj posilnenie policajnej spolupráce, vymožiteľnosti práva a zlepšenie bezpečnosti v Európe.